herra forseti ég held að okkur ætti öllum að vera ljós sú krafa þjóðarinnar krafan um heiðarleika krafan um traust krafan um jafnrétti fólks óháð við hvaða aðstæður það býr eða hvernig þjóðfélagsleg staða þeirra er annars þessi grunngildi eru forsenda fyrir því að þjóðin geti saman tekið á þeim vanda sem hún nú og við stöndum öll frammi fyrir það er einmitt heiðarleikinn

á undanförnum árum af hálfu stjórnvalda af hálfu þeirra sem hafa farið með stjórnvölinn í þessu landi og stýrt atburðarásinni það er á þetta sem þjóðin kallar það er líka forgangsröðunin hvernig við forgangsröðum nú í hvers þágu hæstvirtur fjármálaráðherra vildi jú forgangsraða í þágu fjármálageirans

ég geri ekki lítið úr þeim en ég vil forgangsraða fyrir fólkið fyrir heimilin fyrir atvinnuna fyrir atvinnulífið í landinu fyrir atvinnuvegina grunnvelferðarþjónustuna heilbrigðismálin ég vil forgangsraða fyrir þessa hæstvirtur forsætisráðherra minntist ekki á landbúnaðinn eða matvælaframleiðsluna eða fæðuöryggi í sinni upptalningu ég tel að matvælavinnslan fæðuöryggið landbúnaðurinn sjávarútvegurinn hvað það varðar sé eitt af hornsteinum íslensks samfélags sem við nú eigum að horfa mjög til og hlúa að og byggja og standa á bak við matvælavinnslan ein og fæðuöryggið eru jú eitt af öryggismálum allra þjóða þess vegna hef ég áhyggjur af því að stór hluti bænda á nú í miklum greiðsluerfiðleikum matvælavinnslurnar og þróunarmöguleikum í landbúnaði og það er ekkert verið að gera í að taka á þessum málum það eina sem er verið að leggja til er að opna fyrir innflutning á hráu kjöti sem nú á að ræða hér síðar í dag er það það sem íslenskur landbúnaður og íslensk þjóð þarf nei það er þessi veruleikafirring má ég líka minnast á heilbrigðisþjónustuna er það nú rétti tíminn að hæstvirtur heilbrigðisráðherra fái hér lausan tauminn um að einkavæða heilbrigðisþjónustuna í stórum stíl gangast fyrir skipulagsbreytingum á heilbrigðisþjónustu í heilum landshlutum loka og breyta eina stærsta sjúkrahúsi landsins st jósefsspítala setja störf hjúkrunarfólks og starfsfólks á sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnunum í uppnám setja öryggi og heilbrigðismál heilla héraða í uppnám er þetta rétti tíminn til þess nei ég tel að eitt brýnasta mál nú sé að kippa heilbrigðisráðherra úr umferð með þessi einkavæðingaráform sín og skipulagsbreytingar í heilbrigðismálum og hvernig á að rústa þeim í heilum héruðum þessar áherslur viljum við leggja fram vinstri hreyfingin grænt framboð ég hef ekki séð neinn rökstuðning fyrir því að það eigi að rústa heilbrigðiskerfinu í landinu stokka upp og leggja heilu heilbrigðisstofnanirnar niður og færa þær undir miðstýringu í fjarlægum landshlutum það liggur ekki fyrir nein kostnaðargreining það liggur ekki fyrir nein úttekt hvort þetta skili einhverju einu sinni fjárhagslega eða hvort það sé bara verið að færa fjárhagslegar byrðar yfir fólkið sem þarf að leita þjónustunnar þetta liggur ekkert fyrir nei það þarf bara að einkavæða og hræra

ráðist í þetta að leggja heilbrigðisstofnunina á patreksfirði undir sjúkrahúsið á ísafirði og samtímis er ákveðið að hætta mokstri á dynjandisheiði og yfir hrafnseyrarheiði á milli þessara staða sjáið þið veruleikafirringuna eða að leggja sjúkrahúsið á blönduósi og sjúkrahúsið á sauðárkróki niður í sinni mynd og færa þau undir yfirstjórn sjúkrahússins á akureyri sem kannski vill bara ekkert með þetta hafa allt án þess að nokkrar forsendur liggi fyrir nei herra forseti það er heiðarleiki traust